Madame la Présidente, chers collègues, une union budgétaire où règne la discipline des États membres ne peut pas fonctionner sans une capacité budgétaire fédérale, alimentée par des ressources propres pérennes.

Or, à long terme, certains d'entre nous seront morts, et, à court terme, nous sommes déjà tous déprimés. C'est pourquoi nous devons dire aux chefs d'État et de gouvernement, à l'occasion de ce Conseil, la chose suivante quand allez vous enfin admettre qu'une révision du calendrier de réduction des déficits permettrait de soutenir la reprise face à la récession qui s'installe?